háttvirtur þingmaður byrjaði að ræða hér um kattasmölun og hvað mér þætti um slíkt ég verð að viðurkenna það að ég er algjörlega reynslulaus í kattasmölun hef aldrei tekið þátt í slíkri smalamennsku hef þó oft verið í sveit og verið í annars konar smalamennsku og ég held að ég tjái mig ekkert frekar um það hvað mér finnist um hlut sem ég hef enga reynslu af eða þekkingu á ef hæstvirtur utanríkisráðherra er að bjóða upp á að það verði námskeið í kattasmölun verður það að sjálfsögðu tekið til sérstakrar athugunar nú veit ég ekki hvort utanríkisráðherra var að bjóðast til þess sjálfur eða bjóða aðra fram í það en það kemur þá í ljós hvað varðar einkavæðingu bankanna er háttvirtum þingmanni hugleikið að spyrja um hina síðari einkavæðingu sem hann kallar svo þetta mál hefur auðvitað margoft verið hér til umfjöllunar á vettvangi alþingis og eins og litið hefur verið á málið var það ekki svo að ríkið hefði eignast bankana við hrun það voru auðvitað kröfuhafarnir sem þá áttu og það sem hér var um að ræða var það að koma þeim þá aftur út með hagsmuni almennings að leiðarljósi það var ekki um einkavæðingu í þeim skilningi að ræða sem háttvirtur þingmaður leggur bersýnilega í það orð

ætti þá að hugleiða það sem skýrslan segir um einkavæðingu bankanna hér upp úr aldamótunum og hvernig að henni var staðið

tengja það við alls óskylda hluti sem var það að koma bönkunum sem voru að sjálfsögðu í raun í höndum kröfuhafanna hér eftir hrun